Ten czas jest za nami, ale także przypadło ono na czas kryzysu ekonomicznego.

całe niepotrzebne zaognienie stosunków pomiędzy szwedzką prezydencją a Izraelem rzutowało na to ostanie pół roku.

Myślę, że zabrakło w tym ostatnim pół roku jednoznacznego poparcia dla naszego głównego sojusznika na Bliskim Wschodzie, czyli właśnie Izraela. Dowodem na to są ostatnie konkluzje Rady Europejskiej w sprawie Bliskiego Wschodu, które chociaż moim zdaniem są i tak lepsze niż to, co było zaproponowane,

Nie możemy przyjmować jednostronnych propalestyńskich pozycji.